Ich muss ehrlich sagen Ich bin schon sehr erschrocken und erbost über einiges, was ich hier in diesem Plenum gehört habe.

Das ist das Gegenteil dessen, was unsere Grundwerte in der Europäischen Union bedeuten, nämlich Gemeinsamkeit zu schaffen, Frieden unter den Menschen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam gut leben können.